virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um háskóla á ísafirði fertugasta og sjötta mál á þingskjali fjörutíu og sex sem ég flyt ásamt háttvirtum þingmönnum magnúsi stefánssyni og jóni bjarnasyni frumvarp þetta er endurflutningur frá síðasta þingvetri en málið flutti ég þá ásamt þingmönnunum guðjóni arnari kristjánssyni og jóni magnússyni frumvarpið er í sex köflum samtals nítján greinar í fyrsta kafla er gerð grein fyrir hlutverki skólans og samkvæmt fyrstu grein frumvarpsins er háskólinn á ísafirði vísindaleg mennta og rannsóknastofnun sem veitir stúdentum sínum menntun til að sinna sjálfstætt vísindalegum verkefnum og til að gegna ábyrgðarstörfum í atvinnulífinu háskólanum er heimilt að veita framhaldsmenntun og endurmenntun í þeim fræðum sem stunduð eru í deildum hans í öðrum kafla frumvarpsins er fjallað um kennara og stúdenta og kveðið á um að kennarar við skólann séu prófessorar dósentar lektorar aðjúnktar og stundakennarar þá er einnig kveðið á um að rektor ráði prófessora dósenta lektora aðjúnkta og stundakennara og að skipuð sé dómnefnd eftir tilnefningu háskólaráðs til að dæma um hæfi umsækjenda um störf við skólann í þriðja kafla frumvarpsins er fjallað um stjórnskipulag hans og kveðið á um að háskólaráð sé æðsti ákvörðunaraðili innan skólans nema annað sé berum orðum tekið fram í lögum og að í háskólaráði sitji rektor sem jafnframt er forseti þess tveir fulltrúar kennara einn fulltrúi stúdenta og einn fulltrúi skipaður af menntamálaráðherra þá er í þessum kafla mælt fyrir um að menntamálaráðherra skipi rektor til fimm ára samkvæmt tilnefningu háskólaráðs og að rektor sé yfirmaður

fyrir hverja deild háskólans eða skilgreinda námsbraut skal setja námskrá sem kveður á um markmið inntak og meginviðfangsefni námsins þar með talda starfsþjálfun á vettvangi þar sem það á við í fjórða kafla frumvarpsins eru ákvæði sem varða kennslu framkvæmd prófa og agaviðurlög og eru hefðbundin miðað við ákvæði annarra háskóla á vegum ríkisins í fimmta kafla er fjallað um rannsóknir og bókasöfn og kveðið á um að skólanum sé heimilt að starfrækja rannsóknastofnun á eigin vegum eða í samvinnu við aðra og eiga aðild að með samþykki menntamálaráðherra rannsóknar og þróunarfyrirtækjum sem eru hlutafélög sjálfseignarstofnanir eða félög með takmarkaða ábyrgð og stunda framleiðslu og sölu í því skyni að hagnýta og þróa niðurstöður rannsókna sem háskólinn vinnur að á hverjum tíma þá er kveðið á um að við háskólann skuli vera rannsókna og sérfræðibókasafn sem tengist fræðasviðum skólans og að skólanum sé heimilt að gera samstarfssamninga við aðrar stofnanir og fyrirtæki sem tengjast starfssviði háskólans til dæmis um kennslu rannsóknir og ráðningu kennara og annarra starfsmanna þá er að finna í þessum kafla ákvæði sem veitir háskólaráði rétt til að veita doktorsnafnbót í sjötta kafla eru ákvæði um gildistöku og reglugerð með hefðbundnum hætti gert er ráð fyrir að lög þessi öðlist gildi þegar í stað og í ákvæði til bráðabirgða er menntamálaráðherra falið að skipa fimm manna háskólaráð sem tekur til starfa þegar í stað til þess að undirbúa stofnun skólans miðað er við að kennsla hefjist við skólann eigi síðar en á haustönn tvö þúsund og níu og þá verði skipað nýtt háskólaráð samkvæmt ákvæðum fimmtu grein frumvarpsins þetta er megininntakið í lagafrumvarpinu virðulegi forseti það er gert ráð fyrir því að skólinn verði hefðbundinn ríkisháskóli og við hann séu ekki innheimt skólagjöld með öðrum hætti en gildir um slíka skóla auðvitað má hugsa sér annað form til dæmis kemur vel til greina að skólinn sé sjálfseignarstofnun eða hugsanlega hlutafélag það eru allt spurningar um form sem engin ástæða er til að útiloka að geti komið til að skólinn verði hefðbundinn ríkisháskóli og er það á valdi ríkisins og alþingis ef vilji er til að hrinda því í framkvæmd með skjótum hætti sem full þörf er á flutningsmenn telja að farsælast sé að stjórna uppbyggingu á háskólanámi á vestfjörðum með sjálfstæðri stofnun með fjárveitingu á fjárlögum eins og aðrir háskólar búa við þá munu forustumenn skólans vinna að uppbyggingu hans og móta námsframboð á þeim forsendum sem gagnast best þeim sem skólanum er einkum ætlað að þjóna ég vek athygli á því að fyrir liggur að töluverður fjöldi nemenda er til staðar áætlað er að um hundrað fimmtíu til tvö hundruð manns á vestfjörðum stundi nám við háskóla og þá fyrst og fremst í fjarnámi bent er á reynslu af uppbyggingu háskólans á akureyri í upphafi var lagt til að hafin yrði kennsla á háskólastigi á akureyri í tilteknum greinum á vegum háskóla íslands en frá því var horfið og stofnaður sjálfstæður háskóli fyrir norðan væntanlega efast fáir um það núna að það hafi reynst heillaráð og að háskólanám fyrir norðan væri allt með öðrum og minni hætti nú ef það hefði verið annexía frá háskóla héðan að sunnan og uppbyggingu þess hefði verið stjórnað af fjarlægum stjórnendum í öðrum landshluta miklar

er gert ráð fyrir að þeir möguleikar verði nýttir sem mest í þágu háskólanáms á vestfjörðum rökin fyrir sérstökum háskóla á vestfjörðum eru enn þau sömu og sett voru fram þegar stofnaður var háskólinn á akureyri birgir ísleifur gunnarsson þáverandi menntamálaráðherra mælti fyrir frumvarpinu á alþingi tólfta desember nítján hundruð áttatíu og sjö og sagði þá með leyfi forseta ég gat þess áðan að háskóli á akureyri hefur verið mikið áhugaefni forustumanna í byggðum norðan lands það er mjög skiljanlegt ég hygg reyndar að ekkert sé raunhæfara í byggðamálum en að flytja menntun út í byggðir landsins mér er það í minni að menntamálaráðherra svía var hér í heimsókn á síðastliðnu sumri og við ræddum um þróun skólamála ekki síst þróun skólamála í svíþjóð hann sagði mér að ríkisstjórnir í svíþjóð hefðu gert mjög margt til þess að halda uppi byggðastefnu þær hefðu látið mikið fé af hendi rakna í ýmiss konar félagsleg verkefni og til ýmiss konar atvinnufyrirtækja en í rauninni hefði ekki nein stefna reynst betri en sú þegar svíar fóru að flytja sitt æðra nám út í hinar dreifðu byggðir landsins ég legg áherslu á lokaorð framsöguræðu þáverandi menntamálaráðherra birgis ísleifs gunnarssonar sömu sjónarmið komu síðar fram hjá ólafi g einarssyni þáverandi menntamálaráðherra tuttugasta og sjötta febrúar nítján hundruð níutíu og tvö þegar hann mælti fyrir frumvarpi til nýrra laga um háskólann á akureyri hann sagði þá með leyfi forseta ég vil einnig minna á að starfsemi háskólans á akureyri er mikilvægur þáttur í byggðastefnu það er að fólk í hinum dreifðu byggðum landsins fái aukna möguleika á að notfæra sér þá menningu og þau lífsgæði sem felast í þróttmikilli háskólamenntun og vísindastarfsemi mikill áhugi er á háskólanámi á vestfjörðum milli hundrað fimmtíu og tvö hundruð manns stunda þar nám í fjarnámi eins og fyrr

sé að mörgu leyti merkileg stofnun og ýti áfram uppbyggingu á háskólanámi er það ekki háskóli getur ekki orðið það og getur ekki tekið að sér slíkt hlutverk vegna þess að um er að ræða þjónustuaðila fyrir aðra háskóla þess vegna þarf að stíga skrefið til fulls

í upphafi verða margfalt fleiri en þeir sem hófu nám við háskólann á akureyri þegar kennsla hófst þar en þeir munu hafa verið innan við fjörutíu allar ástæður eru til að ætla að nýr háskóli á vestfjörðum á næsta ári mundi þegar í upphafi hafa margfaldan þann fjölda sem menn lögðu af stað með við stofnun háskólans á akureyri þó að fjöldinn væri ekki mikill þar á þeim tíma tókst vel til og háskólinn á akureyri er orðinn mjög öflugur háskóli sem hefur skilað því inn í samfélagið sem honum var ætlað að gera ekki bara til þjóðfélagsins í heild sem hann að sjálfsögðu hefur lagt sitt af mörkum til að efla heldur hefur hann styrkt samfélagið sem hann starfar í

tæki til þess að styrkja byggð í dreifðum byggðum einstakra landa er í gegnum menntastofnanir og sérstaklega háskóla það helgast af því að háskólinn er auðvitað sjálfur stofnun eða atvinnufyrirtæki sem hefur starfsfólk og nemendur og þar er starfsemi

til mennta annars staðar tekur til starfa í samfélaginu og beitir sér hvert á sínum vettvangi hvort sem það er hjá atvinnufyrirtæki hinu opinbera í félagasamtökum eða stjórnmálum það hefur þekkingu á ýmsum viðfangsefnum þjóðfélagsins sem við er að glíma og getur hjálpað atvinnufyrirtækjum og öðrum í samkeppni í þjóðfélaginu um fólk tekjur verkefni tækifæri og annað og leiðir til þess að svæði eflist vegna þess að þekkingin hefur styrkst fleiri verða á svæðinu með meiri þekkingu og meiri getu til þess að drífa hlutina áfram og í því felst helsti styrkur og ávinningur viðkomandi svæðis en fyrst og fremst legg ég áherslu á ávinninginn fyrir þjóðfélagið í heild því að aukið menntastig þýðir aukin landsframleiðsla auknar tekjur og meiri velsæld í þjóðfélaginu og mætti ætla við þær aðstæður sem við búum við þessa mánuðina að menn séu sammála um að ekki veiti af með fjölgun skóla hefur þeim fjölgað sem gengið hafa menntaveginn

síðan komu menntaskólarnir og mikil togstreita var um það fyrir þrjátíu árum eða svo að fá nægilegan pólitískan stuðning til að stofna framhaldsskóla í ýmsum byggðarlögum landsins til dæmis á ísafirði að baki stofnunar menntaskólans á ísafirði var margra ára barátta nokkurra alþingismanna sem að lokum skilaði því að skólinn var stofnaður því að þeir skólar sem fyrir voru óttuðust að þetta hefði áhrif á hag þeirra þannig eru hlutirnir og þess vegna var þessi togstreita á sínum tíma við sjáum að því víðar sem við förum með framhaldsskólana styrkjast viðkomandi byggðarlög og landsvæði sem styrkir svo þjóðina í heild af því að stærri hluti af hverjum árgangi menntar sig meira en ella væri breytingar sem sem orðið hafa gera það auðveldara að stofna framhaldsskóla með færri nemendum en var fyrir þrjátíu til fjörutíu árum þess vegna er gerlegt að stofna framhaldsskóla í borgarnesi á snæfellsnesi og ólafsfirði og víðar ég hygg að það sé nokkuð samdóma álit þingmanna í þeim kjördæmum þar sem skólar hafa verið settir á fót að það hafi verið til góðs ég man ekki eftir dæmi um að menn haldi því fram að það hafi leitt til verri stöðu að stofna framhaldsskóla á tilteknum stað sama þróun á sér stað með háskólana þeir eru að færast út um landið rétt eins og framhaldsskólarnir áður þeir munu skila jákvæðum áhrifum alveg eins og framhaldsskólarnir gerðu það er deginum ljósara að það er ávinningur fyrir þjóðina eða þjóðarbúið í heild að háskólar eru á bifröst hvanneyri hólum og akureyri það er líka ávinningur fyrir viðkomandi byggðarlög eða landsvæði sem njóta í ríkara mæli en önnur góðs af starfseminni þannig mun þetta halda áfram það mun koma háskóli á suðurnesjum

selfossi ég er alveg sannfærður um það það mun verða háskóli á egilsstöðum innan skamms og hér er lagt til að það verði háskóli á ísafirði allt þetta mun koma vil ég leyfa mér að halda fram og verða til góðs fyrir þjóðina og einstök svæði ég flutti þingsályktunartillögu um stofnun háskóla á ísafirði fyrir fimm árum ásamt þremur öðrum þingmönnum gunnari birgissyni einari oddi kristjánssyni og magnúsi stefánssyni þá létum við taka saman fyrir okkur upplýsingar þar var meðal annars dregið fram

að fjögur hundruð stúdenta skóli sem hefði þar af þrjú hundruð í staðnámi sem kallað er mundi leiða til fjölgunar íbúa um níu hundruð það munar dálítið um það fimm árum síðar höfum við hátt í þann fjölda af nemendum á svæðinu í fjarnámi ég hugsa að við hefðum kannski ekki þorað að halda því fram þá að fjölgunin yrði svo hröð sem reyndin hefur orðið svo bætast við nemendur af svæðinu sem eru í staðnámi í öðrum háskólum fjórðungssamband vestfirðinga ályktaði um stofnun háskóla á ísafirði á þingi sínu í byrjun september á síðasta ári og hvatti til þess að skólinn yrði stofnaður og tæki til starfa á þessu ári þá hefur bæjarstjórn ísafjarðarbæjar lýst yfir stuðningi sínum við stofnun háskóla á ísafirði og því til viðbótar liggur fyrir stuðningur við tillöguna frá því fyrir fjórum árum frá bæjarstjórninni í bolungarvík og ýmsum hagsmunasamtökum á svæðinu og reyndar frá menntaskólanum á ísafirði sem ég vil sérstaklega geta um að lýsti strax yfir stuðningi við stofnun háskóla fræðslumiðstöð vestfjarða er annað dæmi um samtök sem studdu málið fyrir fimm árum og ég hef enga ástæðu til að ætla annað en að sú afstaða sé óbreytt hins vegar hefur komið fram eins og ég reyndar átti von á og hvað skýrast í umsögnum um málið fyrir fimm árum andstaða annarra háskóla svo sem kennaraháskólans og háskólans í reykjavík af þeirri einföldu ástæðu að þeir eiga hagsmuna að gæta þeir óttast um hagsmuni sína verði skólinn að veruleika og leggjast því gegn málinu ég tel það vera skammsýni ég tel að menn eigi að draga lærdóm af reynslunni á akureyri og

háskólar eigi að leggjast á sveif með okkur flutningsmönnum styðja frumvarpið og vinna að því að stofna háskóla á ísafirði virðulegi forseti það er hægt að hugsa sér ýmsar aðrar útfærslur á stofnun háskóla á ísafirði en frumvarpið gerir ráð fyrir svo sem sjálfseignarstofnun og jafnvel er hugsanlegt að sjá fyrir sér eina háskólastofnun með starfsemi á nokkrum stöðum á landinu en þá að því tilskildu að sjálfstæði einstakra starfsstöðva sé fyrir hendi bæði í stjórnun og fjárhagslega ég nefni dæmi um þetta fyrirkomulag erlendis frá þar sem háskólar eru oft safn af minni skólum eða stofnunum sem snúa bökum saman í eina þetta er sett fram til þess að láta vita af því að við þekkjum þessar hugmyndir og erum tilbúin til að ræða þær en tillagan er alveg skýr og leiðin sem við veljum í frumvarpinu fer ekki á milli mála og það er afstaða okkar flutningsmanna að hún sé farsælust þegar horft er til lengri tíma virðulegi forseti ég hef ekki fleiri orð um þetta mál í framsögu legg til að því verði vísað til annarrar umræðu og